Ani slova o solidaritě se ženami, o pochopení, že samovolný potrat nebo narození mrtvého dítěte je přece jenom jiná skutečnost než libovolný potrat. Ani já nejsem příznivcem, řekněme, přehnané potratové možnosti pro ženy, ale na druhou stranu musím vnímat okolnosti, které jsou snad pochopitelné a o kterých je zde řeč. Proto bych chtěl vyjádřit solidaritu těm ženám ze Salvadoru, které jsou postiženy touto legislativou, a myslím si, že odsudek vůči této legislativě by měli provést všichni rozumní kolegové na tomto plénu, a řekl bych, i dogmatici z Polska